Madame la Présidente, l'Union européenne est source de fraudes. On ne parle pas des fraudes à la TVA, facilitées par le fonctionnement de l'Union européenne

Les irrégularités frauduleuses détectées on ne parle pas de celles non détectées et on n'en fait même pas l'estimation s'élèvent à 309 millions d'euros sur le budget propre. 160 millions proviennent de la politique de cohésion sociale. Ainsi, une politique noble sert la corruption. Pouvons nous combattre la fraude si l'Union facilite la circulation libre de l'argent criminel sans contrôle des changes et transferts au niveau des États? Ce texte fait aussi la promotion du Parquet européen. S'agit il encore de prendre aux États une compétence souveraine, à savoir la justice? Nos institutions européennes sont une machine que plus personne ne contrôle. Vive le retour à l'Europe démocratique des États!